Es gibt in der EU strenge Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche, und diese Regeln wurden im Rahmen der fünften AMLD, welche im April dieses Jahres in diesem Haus beschlossen wurde, noch verschärft.

Insgesamt haben acht Mitgliedstaaten der Europäischen Union die vierte nur teilweise oder unzureichend oder gar nicht umgesetzt. Die jüngsten Fälle von Geldwäsche in einigen EU Banken Beispiele wurden von den Kollegen genannt haben natürlich Bedenken ausgelöst, dass die EU Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht wirksam überwacht und durchgesetzt werden. Ein Versäumnis, das fatale Folgen hat für die Integrität und die Reputation des europäischen Finanzsektors und auch für die Finanzstabilität bestimmter Banken.

Die Vorsitzende des SSM, Frau Nouy sagt, dass die derzeitigen Aufsichtsinstrumente nicht ausreichen, um Geldwäschepraktiken ausreichend zu versorgen.

Sie sagt, die EBA, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, soll gestärkt werden, die Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden muss stärker werden, und die Konvergenz der Aufsichtsstandards muss sichergestellt werden.

Ich denke, dass das sicherlich zu wenig sein wird.